En Allemagne, nous avons sept millions de travailleurs pauvres.

Je voudrais donc vraiment vous encourager à ce que l'examen annuel de la croissance prévu au mois de novembre et le prochain semestre européen soient beaucoup plus orientés vers la réduction des inégalités. Dernier point je suis assez étonné que vous considériez nécessaire d'alléger les contraintes budgétaires sur les États membres quand ils recapitalisent leurs banques mais que vous ne voulez pas les alléger quand les inégalités explosent.